Señor presidente, después de leer y de escuchar la Comunicación de la Comisión no solamente nos deberíamos sentir horrorizados nos deberíamos sentir avergonzados por nuestra incapacidad para asumir las responsabilidades que nos corresponden en este tema. Europa se ha convertido en el centro mundial de distribución de pornografía infantil.

Necesitamos aumentar la penalización de estas conductas y armonizar los tipos penales. Es preciso que establezcamos con rapidez un marco jurídico para que los proveedores de servicios en internet puedan actuar de manera más eficaz en este tema. Es imprescindible que apoyemos más y que trabajemos codo con codo con las organizaciones de la sociedad civil que están también en esta lucha. Necesitamos nuevos instrumentos de cooperación judicial transfronteriza y es preciso reforzar la competencia de Europol, que ha demostrado ser un instrumento privilegiado por su eficacia en la cooperación policial. Debemos declarar la guerra a todos aquellos que todos los años destrozan la vida de miles de niños y niñas.